Sie haben alle gehört, wie kontrovers die Debatte um diesen Haushalt 2011 ist. Das ist auch kein Wunder, weil es in der Tat einerseits um die realen Zuwächse und Einsparungen geht und natürlich wie immer in der Politik auch um symbolische Fragen.

oder Wir müssen viel genauer evaluieren, wie die Zuwächse zu begründen sind, und uns einen Überblick verschaffen, auch über die einzelnen Ausschüsse und Arbeitsbereiche dieses Hauses.